ég þakka þingmanni fyrir það sem hún kom inn á í sambandi við vestnorræna ráðið og það sem er að gerast þar það er alveg greinilegt að það starf allt er að eflast og dafna og líka er að fá aukna athygli og meiri vigt hjá hinum norðurlöndunum eins og kom til dæmis mjög vel fram á norðurlandaráðsþinginu núna fyrir nokkrum dögum þar sem til dæmis að norðurlandaþing fjallaði töluvert um þessa tillögu sem samþykkt var á fundi vestnorrænna ráðsins í grænlandi í ágúst síðastliðnum til dæmis um björgunarmál og ýmislegt annað loftslagsbreytingarnar og allt það en ég sat einnig þennan fund sem háttvirtur þingmaður talaði um sem sagt þemaráðstefnuna á húsavík sem var um viðskipti landanna og þar komu einmitt þessi orð alequ hammond utanríkisráðherra fram en ég verð að segja það að því meir sem við

með grænlendingum og á öllum vettvangi í sambandi við börn og allt hvað eina þá skiptir það svo miklu máli og bara það að hún skuli tala um það í auknum mæli að þau gangi inn í hluta samkomulagsins eða þessa sáttmála það sýnir að þau hafa meiri áhuga á samstarfi við okkur það var svona þetta sem mig langaði bara til að árétta og nefna í tengslum við þessi orð háttvirts þingmanns